Monsieur le Président, l'Union européenne cherche à se présenter comme l'Europe des valeurs.

C'est assez savoureux quand on sait que, pour redorer son blason, le Parlement européen a créé depuis un an une commission d'enquête sur le scandale des Panama Papers, au sein de laquelle j'ai l'honneur de siéger.

Face à ce scandale, l'Union ne fait rien! Je l'accuse de laisser délibérément des multinationales, des banques et des responsables politiques bénéficier de cette évasion fiscale. J'appelle les Européens, et plus particulièrement les Français, à ouvrir les yeux sur la véritable nature de l'Union.